Ich muss sagen Noch nie war die Stimmung so geschlossen in der Welt und in der Europäischen Union, gegen Steuerhinterziehung vorzugehen. Deshalb bin ich einerseits stolz und glücklich, dass wir als Europäisches Parlament uns dazu bekannt haben, und bin genauso erfreut, dass auch die Mitgliedstaaten bereit sind, von historisch gewachsenen Besonderheiten jetzt wieder Abschied zu nehmen.

Es geht auch in Richtung Steuerharmonisierung, denn Steuermissbrauch oder betrug oder vielmehr die Grauzonen kann man nur dann nutzen, wenn es Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten gibt. Ich bitte deshalb uns alle mit alle meine ich natürlich das Europäische Parlament, aber auch die Kommission und insbesondere auch den Rat hier nicht nachzulassen und dieses Zeitfenster jetzt zu nutzen, um auch zu effektiven Beschlüssen zu kommen.